Acestea au suferit de îmbătrânire prematură sau de alte boli și încă nu este foarte clar nici pentru oamenii de știință care sunt cauzele diferențelor dintre rasele de animale produse prin tehnici tradiționale și cele reproduse prin clonare.

Rata de succes este de un organism viabil la 75 de încercări de clonare.

Deocamdată, această tehnică este prea periculoasă pentru a fi utilizată în folosul direct al oamenilor.

Date fiind riscurile serioase pentru sănătate și consecințele morale ale folosirii acestor tehnici, cred că nu trebuie să lăsăm niciun echivoc în această privință. Din considerente etice, de bunăstare animală și având în vedere că în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente clonarea nu se justifică, cred și eu că interdicția clonării trebuie să fie subliniată în acest regulament.